Herr Präsident! Die Kollegen, die diese Debatte veranlasst haben, haben in ihrer neunten Frage zur Diskussion gestellt, ob es nicht richtig wäre, die Kofinanzierungsanforderungen für Programme der EU, die sich an KMU richten, zu überdenken. Ich halte das für eine richtige Frage. Allerdings müssen wir dann durchaus den Kontext klar thematisieren, und der heißt Wenn wir nun die KMU Definition durch Hereinnahme sogenannter aufweichen, verwässern, dann ist

Das heißt, das können wir nur anstreben, wenn wir bereit sind, die Mittel zu erhöhen.